Señor Presidente, los nacionalismos y populismos amenazan los pilares de la sociedad y la democracia de la Unión Europea. Es necesaria una respuesta contundente para conseguir más y mejor Europa. Por ello, es fundamental dar un giro a la política comercial, para que la ciudadanía perciba que los acuerdos comerciales sirven para mejorar su calidad de vida y para promover en el mundo los valores europeos. Las disposiciones sobre derechos humanos y las normas sociales, laborales, medioambientales deben ser jurídicamente vinculantes y los servicios públicos quedar excluidos de las negociaciones. Pero de nada sirven unos objetivos loables si no es posible su cumplimiento y su evaluación. Valoro positivamente la comunicación de la Comisión, pero creo que hay algunas ausencias notables, como recoge el informe de la señora Beghin no utilizar la política comercial para promover la igualdad de género en el mundo, no incorporar medidas específicas para que las pymes aprovechen plenamente los beneficios de los acuerdos comerciales y una mayor coordinación entre la política comercial y la industrial. Creo que se han hecho avances pero, es verdad, queda mucho camino por recorrer para conseguir un comercio justo y equitativo.